Akkor úgy tűnt, hogy az új tagállamok mindegyikében betartják az Unió alapelveit, a diszkrimináció tilalmát, védik és értékként kezelik a nyelvi sokszínűséget, a nemzeti kisebbségek jogait.

Ez a nyelvtörvény tervezet veszélyezteti a kisebbség nyelvhasználatát az élet minden területén, annak a félmilliós lélekszámú őshonos magyar kisebbségnek is például Szlovákiában, aki ott él. Nemhogy elősegítené a nyelvi sokszínűséget, a kisebbség identitásának megőrzését, de gyakorlatilag nyelvi felügyelőket, inspektorokat enged rá a kisebbségre, hogy komoly pénzösszegekkel bírságoljanak, ha nem tartják be a Brüsszelből nézve agyamentnek minősülő rendelkezéseket. Ezért kérem a nyelvi sokszínűségért felelős biztosát az Uniónak, hogy lépjen közbe, érvényesítse gyakorlatban a nyelvi sokszínűséget Szlovákiában is.